Az Európai Bizottság azon megállapításával tökéletesen egyetértek, miszerint a SES jelenlegi keretrendszere átdolgozásra szorul, mivel a mai napig nem működik hatékonyan. A Bizottság előttünk fekvő javaslata azonban elhibázott, mivel egyértelműen a nagyobb szolgáltatóknak kedvez, és ellehetetleníti a kisebb szolgáltatók, elsősorban az újonnan belépő tagállamok, köztük Magyarországon működő légiirányítók működését. A légi navigációs szolgáltatásoknak a támogató szolgáltatásoktól történő szétválasztása éppen a SES II Plus koncepció célkitűzésével ellentétes irányban hat. A jelenleg is piaci erőfölénnyel rendelkező nagyszolgáltatók további erősödéséhez, ezáltal a költségek emelkedéséhez vezet. Olyan belépési korlátot hoz létre a piacon, mely hosszú távon korlátozza a versenyt, ami stratégiai, sőt nemzetvédelmi szempontból is kockázatot jelent.